Lipsa unei asemenea poziții ferme și coerente ar duce la un alt deznodământ rușinos, ca acela de la CITES, din martie 2010. De aceea, aș dori ca recomandările Comisiei ENVI să fie acceptate fără rezerve, ele constituind poate cel mai bun ghid pentru formularea unei poziții oficiale a Uniunii Europene pe care reprezentanții noștri să o poată susține fără ezitări la Nagoya luna aceasta. Dincolo de aceste considerente, nu trebuie să uităm că este în joc nu numai credibilitatea Uniunii Europene, ca partener lucid și responsabil în luarea deciziilor internaționale, ci, mai ales, soarta viitorului planetei.